Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, l'eterogeneità che contraddistingue l'Unione e le profonde revisioni della politica agricola comune negli ultimi dieci anni hanno evidenziato la necessità di uniformare a livello europeo il nostro sistema di statistiche agricole, rendendolo più flessibile e ovviando alle carenze e alla rigidità dell'attuale normativa. Per questo, in un'ottica di ammodernamento e semplificazione, il regolamento che ci apprestiamo a votare garantirà una significativa riduzione degli oneri burocratici, sia per le amministrazioni che, in particolare, per i nostri agricoltori, ma mantenendo, come fortunatamente auspicato dalla nostra relatrice, un livello comune, standard elevati e protezione dei dati personali. Dobbiamo, caro Commissario, continuare su questa strada, soprattutto in vista delle discussioni sulla riforma della politica agricola comune che ci attendono e non possiamo permettere che gli agricoltori europei siano costretti a convivere con politiche agricole diverse tra paesi, o addirittura tra regioni, rischiando di perdere completamente quella visione comune verso il nostro settore agricolo.